Herr Präsident, verehrte Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Malaysia ist ein beeindruckendes Land mit großer Tradition und kulturellem Reichtum. Als Mitglieder der ASEAN Delegation konnten wir oft erleben, wie schnell und wie beeindruckend dieses Land gewachsen ist.

Diese Kritik kommt nicht nur von uns, sondern auch von den Anwälten in Malaysia selbst. Die Prügelstrafe verstößt gegen alle UN Menschenrechtsübereinkommen, und wir sind der Meinung, es muss sich schnell etwas ändern.

Malaysia fühlt sich schon lange den demokratischen Prinzipien verpflichtet. Dazu gehört aber auch eine Rechtsstaatlichkeit mit universellen Standards.